Chciałbym zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na bardzo trudną sytuację rolników producentów mleka w moim kraju, Polsce.

pakietem mlecznym na kwotę 28 mln EUR, natomiast producentów mleka w Polsce dziwnym trafem ten pakiet nie obejmuje.